no toleramos que en Venezuela se vulneren los derechos humanos. Es hora de que la Unión Europea tome una posición más firme contra la dictadura y amplíe las sanciones selectivas, incluyendo la posibilidad de sancionar a la empresa estatal de petróleo. Dicen que Maduro está dispuesto a negociar, pero yo me pregunto cómo puede estar uno, por un lado, negociando y, por el otro, al mismo tiempo, encarcelando, torturando y matando a personas contrarias al régimen. ¿Cómo es posible decir que se quiere diálogo y, al mismo tiempo, perseguir a aquellos con los cuales se pretende negociar? No nos engañemos, Maduro sigue utilizando sus trucos de siempre fingir disposición a negociar para ganar tiempo. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que Maduro, por fin, se comprometa seriamente al diálogo y la crisis se resuelva de manera pacífica.